Es una razón importante, lo que pasa es que la situación del país es un drama. Lamento profundamente que las autoridades de las Comoras no hayan puesto en marcha medidas correctoras para resolver los problemas detectados, y que en estos 30 años de acuerdo con la Unión Europea no hayan sido capaces de poner en marcha un sistema de seguimiento y vigilancia para el control de la pesca ilegal.

La Unión debe velar por que estas actividades pesqueras, tanto dentro como fuera, se basen en los mismos principios y normas reguladoras para la conservación y gestión de los recursos marinos. Insisto en lo que el Parlamento Europeo destaca en su informe que la finalización del acuerdo de pesca no debe, no debe nunca, suponer el final de la cooperación con las Comoras. Pedimos a la Comisión Europea que continúe el diálogo con estas, para asegurar que se pueda reactivar la cooperación con el sector de la pesca lo antes posible y así contribuir a acabar con la pobreza en que viven los ciudadanos allí.